Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj, drage poslanke in poslanci! Današnjo razpravo jaz nekako razumem tako, da se v eni zadevi vsi strinjamo oziroma vsi se strinjate, ki ste izrazili svoja mnenja, namreč, da je treba na tem področju narediti določene spremembe. Jaz predlog Nove Slovenije nekako razumem v tej smeri, z dobrimi cilji in nameni, ki ga seveda lahko osporavamo, ali se z njimi strinjamo ali ne strinjamo. Seveda se strinjam tudi s tem, da je bilo z potrebno vedno imeti pred očmi stabilnost javnih financ, ampak nekako, sam osebno menim, po neki vrsti zdrave kmečke pameti, da ti izračuni pa te številke, ki smo jih danes slišali, so, bom rekel, predstavljajo samo eno plat medalje, a verjetno je tudi, ne verjetno, ampak sigurno je tudi druga plat medalje, in menim, da ti izračuni oziroma te številke, ne, ne bi bile tako grobe, kot se mogoče danes na prvo slišijo, če bi malo pogledali tudi ta drugo pleti, plat medalje. Strinjam se tudi s poslansko skupino, Liste Marjana Šarca. Če se prav spomnim, so oni pač povedali, da so zagovorniki sistemskih rešitev. In jaz sem vesel, če bodo te sistemske rešitve dejansko v naslednjem letu, kot je, če sem prav razumel, prišlo, ker mislim, da je prestrukturiranje davkov potrebno. Ampak mislim, da če bo prišlo do tega prestrukturiranja, je vsekakor narediti eno noviteto na tem področju - ne uvesti novega nov davek, ampak spremeniti strukturo davkov tako, da del prihodkov, ki se ustvarja, ostaja tudi tam, kjer se ta dohodek ustvari. Ker mi, ki imamo, bom rekel, smo neke postindustrijska mesta, imamo določene proizvodnje tam. Dejansko, recimo, v Lendavi imamo, konkreten primer, no, kar nekaj večjih podjetij, ki tam ustvarjajo dohodek, dobiček, ampak dobiček gre v celoti dejansko v Ljubljano. In mislim, če želimo spremeniti oziroma zmanjšati razliko med razvitejšimi deli in nerazvitejšimi deli Slovenije, potem mislim, da je to en zelo pomemben korak in potem bo več sredstev ostalo v regijah, v občinah in tako naprej. Mislim, da je pri, pri strukturiranje tega vprašanja to zelo pomemben obzir, ki ga oziroma zelo pomembno dejstvo, ki ga moramo vsekakor vzeti v obzir. jaz se strinjam s tistim delom predloga Nove Slovenije, da je treba zvišati splošno olajšavo. Mislim, da je to prav, ker dejansko veliko ljudi živi res dejansko, bom rekel, zelo težkih okoliščinah. In mislim, če bi jim ta sredstva ostala, potem bi jih, bom rekel, res porabila za koristne, za osnovne potrebščine, ki jih mogoče zdaj celo jim primanjkuje oziroma večini veliki primerih vem, da jim primanjkuje. Torej mislim, da država s tega vidika ne bi bila tako prikrajšana, kot se je mogoče danes tu prikazovalo. Ne strinjam se pa s tistim delom, da je potrebno znižati, dohodninsko lestvico s petdeset procentov na triinštirideset. Jaz bi tu prej predlagal, da ta, ostane in se uvede nova lestvica, ravno zaradi tega, ker menim, da je v tem sedanjem sistemu nekako prikrajšan tisti srednji sloj predvsem jaznih javnih uslužbencev, ki dejansko zaslužijo okoli med tisoč do tisoč petsto evrov mesečno, plačujejo pa dejansko, padejo v isti razred kot tisti, ki zaslužijo po deset, dvajset in več deset tisoč evrov. Mislim, da bi bilo to potrebno narediti eno korekcijo, in potem bi dejansko tudi izpad bil verjetno manjši, kot je ta sedanji izračun, in mislim, da bi bil vsekakor veliko bolj pravičen. Torej, jaz bi še enkrat, jaz osebno bom podprl ta predlog, zato, ker mislim, da je boljši predlog, kot je, kot je sedanja zakonodaja veljavna, Bi pa izpostavil še eno zadevo. Seveda spoštujem, odločitev ustavnega sodišča, verjamem, da so odločili prav. Vendar, ko pa poslušam ljudi - gre se za dnevne migrante -, ki se mi pritožujejo in to vprašanje vedno vedno nova in nova izpostavljajo, potem pa verjetno je treba tudi pogledati spet, bom rekel, tudi tisto drugo plat medalje in poiskati verjetno rešitev, ki, bom rekel, tudi potem dnevnim migrantom, ureja nekako boljše oziroma bolj pravično vsaj po njihovi presoji, ureja ta status. Torej jaz bi še, ob koncu vsekakor prosil predvsem tu koalicijske stranke, da če bodo prišla dejansko do prestrukturiranja davčnih zakonodaj, da se, bom rekel, vzamejo tudi obzir dejstva, ki sem jih naštel, in da se predvsem, bom rekel, to prestrukturiranje naredi tako, da bodo, bom rekel, zmanjševali, razliko med razvitim in nerazvitim deli, torej, da bomo zmanjševali ta razkorak. Hvala lepa za besedo.